Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, Wirtschaft und Tourismus.

Es geht nämlich um gemeinsame Werte um Freiheit und Demokratie, Toleranz und Rechtsstaat, und um eine klare gemeinsame Stellung gegen Ausgrenzung und für ein gleichberechtigtes Miteinander. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Werte sich im Moment rasend vermehren.

Vielleicht ist es in der Vergangenheit bei uns so gewesen, dass immer, wenn wir über den großen Teich geschaut haben, wir die Kanadier nicht richtig gesehen haben, weil so ein großes Vereinigte Staaten von Amerika dazwischen lag. Nein, es wird Zeit auch nach den letzten Entwicklungen dass wir aufstehen, dann kann man über manches hinwegsehen und man sieht seine wahren Freunde. Ich freue mich auf diese bessere Zusammenarbeit mit unseren Freunden in Kanada.